Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni diranno che attivare l'articolo 7 è un gesto solo verbale visto che, alla fine, non ci sarà unanimità al Consiglio. Non è quello che penso. Pur conoscendo il rischio dell'impotenza, questo Parlamento deve esprimersi se constata in uno Stato membro violazioni gravi dell'articolo 2. È stato un dissidente dell'Est, Václav Havel, a insegnare che esiste un potere degli impotenti ed è questo potere che vogliamo esercitare per mettere in guardia non solo il governo polacco, ma tutti i governi che imboccassero la strada che porta a smantellare la rule of law

In democrazia, governi e parlamenti non sono gli unici a detenere il monopolio della legittimità lo condividono con il potere giudiziario ultimo garante dei diritti indipendentemente dalle elezioni. In democrazia non esistono leggi che impongono una visione unica della storia nazionale.